Aș dori să întreb în ceea ce privește programele naționale de sănătate și faptul că, din păcate, multe state membre și au redus bugetele de sănătate ca urmare a crizei economice și financiare, ce măsuri are Comisia în vedere, astfel încât statele membre să nu reducă bugetele pentru sănătate? Orice persoană netratată la timp înseamnă un cost suplimentar pentru sistemul de sănătate.